Sunt de acord cu faptul că piața transfrontalieră a creditelor de consum trebuie întărită. În acest mod, se va promova funcționarea pieței interne. În același timp, consumatorii trebuie să fie mai bine informați și să beneficieze de un nivel de protecție crescut.

Ele trebuie să monitorizeze și să prevină riscurile pe care le presupune acordarea de împrumuturi în monedă străină. Totodată, sunt de părere că ar trebui să se acorde o importanță mai mare informării consumatorilor în ceea ce privește costurile serviciilor.